að þakka nefndinni fyrir gott starf fyrir þessa miklu vinnu sem hún hefur lagt af hendi við mikinn þrýsting eðlilega frá þingmönnum frá þinginu og samfélaginu um að klára þá vinnu ég held að nefndin hafi unnið býsna gott starf sem við verðum að nýta okkur afar vel það er þó aldrei þannig að þessi skýrsla frekar en aðrar sé hafin yfir gagnrýni og ég veit það og hef heyrt það á þeim sem skrifuðu hana að þeir gera sér alveg fulla grein fyrir því

þingheimur sameinist um það að horfa fram á við og læra af þeim mistökum sem að verið gerð undanfarin ár og jafnvel áratugi í íslenskri stjórnsýslu varðandi íslenska löggjöf og þær ákvarðanir sem hafa verið teknar hér á landi en við megum heldur ekki gleyma því og megum aldrei gleyma því að það voru samkvæmt skýrslunni bófar og ribbaldar sem gengu lausir í íslenskum bönkum sem í raun rændu sparifé þeir rændu og tæmdu sjóði bankanna þessa menn þarf að finna og það þarf að gera upp sakir við þá manni er býsna heitt í hamsi það þýðir samt ekki frú forseti

þeirri ábyrgð sem þarf að horfast i augu við framsóknarflokkurinn ber að sjálfsögðu sína ábyrgð eftir mörg ár í ríkisstjórn það er alveg kristaltært það er alveg ljóst og margt af því sem við stóðum að og komum að hefði eflaust mátt gera öðruvísi og gera betur einkavæðing bankanna hefur verið mikið nefnd ég held að þar hefði örugglega mátt fara öðruvísi að en ég er ekkert viss um að bankarnir hefðu ekki verið einkavæddir samt sem áður ég er ekkert viss um það við getum líka farið enn aftar og spurt okkur hvort feilinn hvort götin sé að finna ef til vill í e e s samningnum sem tekinn var upp löngu áður löggjöfin byggir á þeim samningi jú við hefðum getað haft hana sterkari og ég held í raun að einhver mestu mistök sem hafi verið gerð voru að rýmka þessa löggjöf eða hafa hana ekki strangari það finnst mér mjög sorglegt ég held að enginn hafi gert sér gefinn fyrir því umfangi sem sukkið í bankakerfinu var í raun og veru fyrr en við sáum þessa skýrslu það er sorglegt að sjá það að andvaraleysið í raun alls staðar var mjög mikið það er líka sorglegt að sjá það og það verður hreinlega að viðurkenna það að það er mjög slæmt að ekki var hlustað eftir þeim varnaðarorðum sem viðhöfð voru um fjármálakerfið ekki bara síðustu ár heldur í langan tíma það verður að viðurkennast það sem vekur líka áhyggjur frú forseti er hefur eitthvað breyst hefur eitthvað breyst frá bankahruni hér sem skiptir einhverju máli varðandi löggjöf og varðandi vinnubrögð erum við ekki enn að horfa á sömu hlutina er ekki verið að skipa pólitískt er ekki verið að raða inn vinum og kunningjum inn í ráðuneyti og slíkt ég hygg að það hafi verið sýnt fram á hér í fyrirspurnatíma þingmanna að það hafi aldrei verið líklega meira um slíkar aðgerðir er það sú breyting sem er verið að kalla eftir nei alveg klárlega ekki það er tvennt sem ég vil nefna líka að mér finnst við þann lestur nú verð ég að hafa þann fyrirvara á sem ég er búinn að fara í gegnum nú þegar en mér virðist sem fjölmiðlar og jafnvel háskólasamfélagið sleppi býsna vel í þessari skýrslu miðað við að minnsta kosti þá ímynd og trú sem ég hef haft á þeirra hlut hér þarf almenna skynsemi það þarf að

undir framkvæmdarvaldinu eða hjá einkaaðilum við verðum að gera þá kröfu til okkar þingmanna til þingsins að við sköpum núna það umhverfi að við sem þingmenn getum axlað þá ábyrgð sem við berum getum fylgst með getum tekið á málum þegar upp koma ég vil taka undir þau orð sem árni þór sigurðsson háttvirtur þingmaður hafði hér uppi áðan með möguleika á því að búa hér til nýja þjóðhagsstofnun eða einhvers konar efnahagsnefnd sem alþingi hefur til þess að vera sér til ráðgjafar ég held að það sé mjög vert að skoða það það þarf að fara yfir alla löggjöfina eins og hefur komið fram er snýr að fjármálafyrirtækjum og líka siðareglur er snúa að stjórnsýslunni og stjórnkerfinu í heild það er alveg ljóst það á ekki að bíða neitt með að fara yfir og endurskrifa þá löggjöf sem þarf að gera við eigum að hraða því eins og frekast er unnt ég verð að segja það að sá tónn sem hefur verið gefinn svolítið í umræðunni undanfarið af okkur stjórnmálamönnunum ég veit ekki hvort hann er til bóta eða hvort hann er hreinlega til þess að gera meiri skaða en orðinn er við verðum að nýta þessa skýrslu eða þetta bil sem er að gerast núna hjá okkur þetta tækifæri sem er að

að þegar við förum í gegnum þessa skýrslu og lesum einstaka þætti og einstök atriði þá vil ég hvetja stjórnmálamennina sérstaklega til þess að leita til baka í hugann til þess að hugsa hvað þeir hafi áður sagt og gert hvaða ákvarðanir þeir tóku og að hverju þeir stóðu því að mér finnst svolítið sérstakt að heyra mjög sterkar ályktanir dregnar nú strax af ákveðnum hlutum skýrslunnar og nefni ég þar til dæmis húsnæðislánin þegar talað er um þann stóra þátt í efnahagshruninu það er alveg ljóst að tímasetningin hefði mátt vera önnur en af hverju var þessi tímasetning á því að íbúðalánasjóður bauð þessi níutíu prósent lán það vitum við öll við þurfum að viðurkenna það það var að sjálfsögðu vegna þess að bankarnir voru búnir að ryðjast fram á markaðinn hér í sölum alþingis var nánast einhugur um þetta ég er búinn að fara í gegnum ræður þingmanna úr framsóknarflokknum samfylkingu vinstri grænum og sjálfstæðisflokknum þar voru að vísu mestu efasemdirnar því eins og við vitum hafði sá flokkur aðrar hugmyndir uppi um hvernig húsnæðiskerfið á átti að vera það átti að vera meira og minna hjá bönkunum níutíu prósent lánin voru vitanlega sett fram til þess að hjálpa fólki til þess að eignast húsnæði að fá þak yfir höfuðið og að sjálfsögðu líka til þess að verja íbúðalánasjóð það sýnir sig í þeim ræðum sem hér voru fluttar á alþingi tvö þúsund og fjögur að menn gerðu sér grein fyrir því það er margt sem skapaði efnahagsástandið og umhverfið eins og það var á þeim tíma en það verður að meta það í réttu ljósi og af sanngirni

koma kreppu í huga hjá okkur almenningi við verðum að reyna að horfa fram á við og nýta þetta plagg til þess að vinna okkur út úr þeirri kreppu sem við erum í efnahagskreppunni þá skiptir miklu máli að stjórnvöld bregðist hratt og örugglega við þau bregðist við með því að laga umhverfið lagaumhverfið og stjórnsýsluna og það verði brugðist hratt við að snýr hér í lófana

og framsóknarflokkurinn mun að sjálfsögðu ekki skorast undan því að taka þátt i allri þeirri vinnu sem hér fer fram sem getur orðið til þess að bæta hér þetta umhverfi sem við búum í bæta efnahagsumhverfið og ekki síst að bæta þá löggjöf sem fjármálastarfsemin vinnur eftir framsóknarflokkurinn kynnti fyrir skömmu það sem kallast þjóðarsátt tvö þúsund og tíu samstaða um endurreisn það er hluti af okkar tillögum og hluti af okkar hugmyndum og hluti af því sem við höfum fram að færa til sá að byggja hér upp nýtt og öflugt samfélag koma íslandi aftur á lappirnar öðlast traust það skiptir miklu að við gleymum okkur ekki í svartnættinu þó að við verðum vitanlega að læra af því og horfa um öxl verðum við líka að horfa fram á við og koma þeim skilaboðum til almennings til fólksins í landinu að við sem þingmenn að við höfum trú á því jafnvel þó að við höfum brugðist eða þingheimur hafi brugðist á sínum tíma að þá ætlum við að læra af því og við ætlum ekki að láta það endurtaka sig en við ætlum ekki að sitja og vorkenna okkur og kvarta og kveina og draga þannig kjarkinn og þróttinn úr þjóðinni sem þarf svo sannarlega á því að halda að við stöndum saman og með henni í því að vinna okkur út úr því umhverfi sem við höfum og búum við í dag

að menn viðurkenni að þeim hafi orðið á mistök og það er ósköp eðlilegt ég sagði það hér áðan að framsóknarflokkinn er ekkert undanskilinn í því alls ekki við hinn nýi þingflokkur framsóknarflokksins sem hér er nú á þingi við að sjálfsögðu erum hér fyrir kjósendur framsóknarflokksins fyrir að sjálfsögðu þjóðina alla en hér í því umboði sem okkur var veitt og störfum hér eftir stefnu framsóknarflokksins sá flokkur hefur gengið í gegnum mikla endurnýjun sem meðal annars átti sér stað vegna þess að flokksmenn voru ekki alveg sáttir við það hvernig flokkurinn hafði staðið og hvert hann hafði stefnt það er fjöldinn allur af öflugu fólki sem hefur tekið að sér forustustörf fyrir framsóknarflokkinn í gegnum tíðina sem ber að þakka þeirra störf en ekki eingöngu að gagnrýna en við verðum líka að þora að horfast í augu við það að við gerðum mistök eins og aðrir frú forseti það sem þörf er á núna að okkar mati

á þau verkefni sem fram undan eru

við erum búin að læra af öfgunum til hægri við fórum allt of langt til hægri með íslenskt þjóðfélag við megum ekki fara með það of langt til vinstri það er alveg ljóst við verðum að finna hinn gullna meðalveg sem kemur samfélaginu út úr því umhverfi sem það er búið að vera í yfir í heilbrigt umhverfi þar sem einstaklingar og fyrirtæki geta þrifist án þess að þeim sé vantreyst